La première étape, c'était mardi dernier, lorsque les États membres ont approuvé une liste de paradis fiscaux complètement faussée pas de sanction, pas d'États membres de l'Union concernés, pas de mécanisme de suivi précis pour la Suisse, Jersey ou les Îles Caïman, par exemple.

La deuxième étape se déroule devant nos yeux. On voit une droite voulant affaiblir largement un texte qui contient, enfin, des propositions consistantes pour lutter contre le fléau du blanchiment et l'évasion fiscale. La troisième étape, enfin, c'est l'attitude de certains États membres en politique intérieure, à commencer par mon propre pays, la Belgique, dont le gouvernement fédéral de droite traîne les pieds pour appliquer concrètement plusieurs dispositions antiblanchiment relatives aux bénéficiaires effectifs.

J'espère donc que tout le monde votera tous les éléments de ce texte, sinon ceux qui votent contre seront responsables du prochain scandale fiscal.